Il s'agit de promouvoir la santé au niveau européen, de prévenir les maladies et de les combattre, de contribuer à répondre aux besoins non satisfaits des patients et de faciliter l'accès égal des citoyens à des soins de grande qualité, grâce à une utilisation judicieuse des innovations numériques. Les questions de santé relèvent de la politique nationale de chaque État membre, certes, mais si nous voulons que les systèmes soient interopérables entre États membres, il est nécessaire qu'un format européen unique d'échange de données informatiques voie le jour. Cela concerne notamment les dossiers des patients, les ordonnances électroniques, les résultats de laboratoire, l'imagerie médicale, les rapports de sortie de l'hôpital. Pour faire cette Europe de la santé, nous devons tout d'abord aider financièrement les États membres qui n'ont pas encore un développement numérique suffisant, fixer un calendrier et des objectifs concrets, améliorer l'information du patient européen quant au prix des médicaments au sein de l'Union européenne. Ceci est d'autant plus important pour les patients atteints de maladies rares qui doivent se faire soigner dans un autre État membre que le leur. Enfin, garantir et cela a été dit la protection des informations privées afin qu'elles soient utilisées dans l'intérêt exclusif des patients. La numérisation des services de santé et de soins est une réelle opportunité pour les citoyens européens et pour l'Europe de la santé, qui doit devenir réalité.